Doamnă președintă, intensificarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Tunisia sprijină procesul de reformă politică și instituțională. O mai bună funcționare a statului este esențială, așadar, în succesul dezvoltării economice și sociale. Parlamentul European trebuie să participe direct la acest dialog și să și asume un rol activ, iar Comisia parlamentară comună reprezintă un instrument extrem de important. În procesul de reformă politică, alegerile din Tunisia reprezintă un moment cheie. Astfel, salut implicarea Comisiei Europene și a EEAS și consider ca fiind extrem de important ca alocarea de fonduri, de altfel absolut necesare, să fie completată cu asistență tehnică și sprijin în organizarea acestor alegeri. Salut propunerea generoasă a Comisiei de alocare a 500 de milioane de euro. Pentru ca efectul acestei asistențe financiare să fie unul sustenabil, este esențial ca tinerilor să li se acorde alternative reale, acces la educație de calitate, locuri de muncă și o politică inclusivă. Aceste măsuri sunt cele mai puternice arme în combaterea radicalizării și împotriva recrutării de către organizațiile teroriste. Programul de reformă demarat de Tunisia în cooperare cu Uniunea Europeană în domeniul securității este unul extrem de important, știind că terorismul reprezintă o provocare comună. Deci, și măsurile și răspunsurile trebuie să fie comune. Tunisia nu figurează pe lista statelor terțe cu care Europolul va încheia acorduri și pentru a fi în linie cu politica declarată și cu obiectivele comune, consider că includerea Tunisiei pe această listă trebuie luată în considerare. Vreau să felicit raportorul și raportorii din umbră pentru acest raport.